Pani Przewodnicząca! Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy to jeden z podstawowych elementów Europejskiego Zielonego Ładu. Nie da się jednak poprzeć przedłożonego nam dokumentu. Brak tu przede wszystkim wystarczająco ambitnego planu finansowego, bez którego realizacja transformacji może doprowadzić do niepowetowanych szkód społeczno gospodarczych. Nie przewiduje się długoterminowego wsparcia państw i regionów, przed którymi stoją najtrudniejsze wyzwania, tak by nie wprowadzić Unii na ścieżkę różnych prędkości. Nie ma gwarancji elastyczności wyboru drogi transformacji, wreszcie nie poddaje się refleksji faktu, że wcześniej przygotowane rozwiązania nie brały pod uwagę takiego tąpnięcia gospodarczego, z jakim mamy do czynienia.

Czy w dobie kryzysu znajdą się w Unii konieczne na to zasoby gospodarcze? Coraz częściej pojawiają się głosy ekspertów, by transformację spowolnić, ponieważ priorytetem musi być w tej chwili wyjście z kryzysu spowodowanego strategią przyjętą przez państwa w związku z koronawirusem, w szczególności lockdown gospodarki. Środki działań antykryzysowych muszą być więc tak dobrane, by chronić klimat i środowisko bez dalszej szkody dla gospodarki.

Zwolnijmy tempo unijnej ideologicznej polityki klimatycznej, by nie doprowadzić do katastrofy, za którą zapłacą przyszłe pokolenia.